Pane předsedající, já jsem v daňových otázkách velmi obezřetný a opatrný. Téměř nikdy nehlasuji pro to, aby docházelo k jakémukoliv sjednocování v rámci Evropské unie. Ta právní úprava je podle mého názoru docela dostatečná. Ale i tato má výhrada nemohla vést k tomu, abych toto usnesení nepodpořil. Já jsem jej tedy podpořil, a to z několika důvodů. Zaprvé, neprošly návrhy, které dávala tradičně evropská levice, například na stejnou procentní sazbu daně u právnických osob. Musím říci, že digitalizace ekonomiky představuje velmi vážnou otázku po jasné společné akci. Tady můžou skutečně ty daňové zisky odplout do různých daňových rájů, je to velmi jednoduchý způsob a já vítám, aby v této oblasti ekonomiky, která opravdu bují, došlo ke společné evropské akci. Proto jsem tento návrh usnesení podpořil poté, co neprošly různé levicové návrhy na vylepšení tohoto návrhu.